forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu tíunda september tvö þúsund og tíu hefur forseti óskað eftir því við heilbrigðisnefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um st jósefsspítala sólvang skýrslan er eftirfylgni á stjórnsýsluúttekt sem unnin var árið tvö þúsund og sjö þetta er í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar